La question est de savoir si oui ou non on peut rétablir les finances publiques d'un pays sans croissance. La question n'est pas de savoir si c'est au niveau des régions ou de l'État central, la question c'est celle de la croissance créatrice d'emplois. Monsieur le Commissaire, comment pensez vous réussir cette recette en Grèce alors même que, au fond, du point de vue des travailleurs et du point de vue des Grecs eux mêmes ce que vous proposez c'est que les plans d'investissement soient réalisés par de grandes entreprises allemandes et que les Grecs bénéficient de la mobilité, ce qui revient à